Monsieur le Président, au nom de la commission des budgets, nous avons été saisis de ce rapport sur l'accord de pêche passé entre l'Union européenne et l'Union des Comores.

Cependant, la commission a estimé, premièrement, que le vote du Parlement sur ce rapport perd son sens, dans la mesure où il est postérieur à sa signature. Le faible volume financier ici engagé limite l'impact de ce dysfonctionnement, mais pour l'avenir, il faudrait bien sûr pouvoir se prononcer en amont sur de tels accords. Deuxièmement, la commission a estimé que le contenu de ces accords devait être analysé davantage sur le fond, en termes de surveillance de la réalité des prises effectuées et de protection des ressources halieutiques face à la pression de PECH, et aussi pour s'assurer que le volet développement local de ces accords est effectif et correctement appliqué. Aussi, la commission des budgets a prévu de se rapprocher de la commission de la pêche afin de tenir rapidement une réunion de travail approfondie à ce sujet.